Szavazatommal támogattam a Sargentini jelentés elfogadását, mert úgy ítélem meg, hogy ez pontos és kiegyensúlyozott képet ad az európai normák és a jogállamiság lebontásáról az Orbán kormány tevékenysége nyomán. A jelentésben szereplő állapotokat és jogsértéseket a magyar ellenzék, én és saját pártommal, a Magyar Szocialista Párttal rendszeresen szóvá teszi, de a kormánypárt parlamenti többségével visszaélve, a torz választási rendszerre, valamint sajtó és médiamonopóliumára támaszkodva, egyre gátlástalanabb módon korlátozza a szabadságjogokat, a szociális jogokat, tünteti el korrupciós hálójában az európai forrásokat, és uszít a kisebbségek, az idegenek, illetve az Európai Unió ellen. A jelentést, illetve annak nyomán a szerződés hetedik cikkelye szerinti eljárás lehetséges elindítását tehát, kifejezetten az európai szolidaritás megnyilvánulásaként a magyar állampolgárok számára demokratikus jogainak érvényesítéséhez nyújtott segítségként támogattam. Azon leszek, hogy a magyar választók is így értékeljék.